Solicităm sprijinirea cercetării cu privire la noile substanțe antimicrobiene, la alternative ale acestora, precum și la strategii fondate științific, pentru evitarea bolilor contagioase. Solicităm Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară să acorde o atenție specială monitorizării și analizei situației privind rezistența la antimicrobiene pe teritoriul Uniunii. Comisia și statele membre, în acord cu agențiile competente ale Uniunii ar trebui să elaboreze și să promoveze orientări privind utilizarea prudentă, cu scopul de a reduce expunerea neesențială și inadecvată la antimicrobiene în medicina umană și veterinară.